Mulțumesc domnule președinte, am susținut acest raport, l am votat, însă în discuțiile și în dezbatere am spus de ce trebuie să nu rămână doar un plan de acțiune pe hârtie.

Nu putem să facem o e guvernare în piața internă dacă nu conectăm și mediul rural. De asemenea, avem nevoie de creșterea abilităților cetățenilor, nu numai a lucrătorilor în administrație.

Și apoi să nu uităm de atacurile cibernetice din aceste zile.

Concomitent aceste lucruri trebuie făcute și trebuie să dezvoltăm într adevăr e guvernarea pentru că aduce foarte mult profit, combate corupția, crește productivitatea și, evident, crește gradul de informare a cetățenilor.